Některé státy ve snaze uplatňovat protekcionistická opatření ve svých domácích ekonomikách nepovažovaly implementaci této směrnice za svou prioritu. Paradoxně přitom důsledná implementace směrnice o službách a odbourávání bariér pro přeshraniční poskytování služeb mohly zafungovat jako katalyzátor ekonomického růstu celé Unie, který by umožnil rychlejší překonání ekonomické krize. V souvislosti s implementací směrnice mě velmi znepokojuje, že jednotná kontaktní místa, která měla usnadnit život podnikatelům tím, že jim budou poskytovat informace týkající se podnikání jak v daném státě, tak i v ostatních členských státech, zatím fungují jenom ve čtrnácti státech. Pane komisaři, tak jak Vás znám, věřím společně s kolegy, že budete pokračovat ve svém úsilí o implementaci Single Market Act a že budete po členských státech důsledně vyžadovat transpozici směrnice o službách do právních řádů, a to včetně jejího faktického naplňování. Úspěšná implementace této směrnice je základním předpokladem pro vytvoření jednotného vnitřního trhu.